Chcel by som upozorniť, že maďarská reprezentácia má snahu vyvolávať na Slovensku provokácie.

Tohto roku v ten istý deň maďarský prezident Sólyom, napriek výhradám troch najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky, sa chystal provokatívne odkryť na zmiešanom území Slovenska sochu uhorského kráľa.

Minulý týždeň predseda najsilnejšej maďarskej politickej strany Fidesz pán Orban pri návšteve Slovenska vyzval maďarskú menšinu k autonomistickým iniciatívam. Vyzval na spoločné plánovanie budúcnosti Maďarov v Karpatskej kotline. Je to oživovanie myšlienky veľkého Maďarska provokácia, ktorá nepatrí do modernej Európy. Je to nebezpečná hra s ohňom a európske inštitúcie by to nemali prehliadať.